Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vicepresidente Katainen, signor Ministro, presento l'interrogazione orale a nome della commissione per l'ambiente. Come vi è noto, nel novembre del 2015 l'agenzia giapponese per la pesca ha comunicato alla Commissione internazionale per la caccia alle balene di aver ripreso la caccia nell'ambito di un nuovo programma.

Con tale decisione di riprendere la caccia alla balena, il Giappone ignora chiaramente la sentenza della Corte internazionale di giustizia che, nella sua decisione del 31 marzo 2014, imponeva al Giappone di interrompere la sua strage annuale di balene nell'Oceano Antartico. La caccia alle balene è infatti una tradizione molto antica in diversi paesi, e in Giappone viene praticata da migliaia di anni. Ma negli anni Ottanta è diventata palese la necessità di interrompere l'uccisione indiscriminata dei cetacei, che è stata vietata al fine di evitare lo sterminio della specie. Dal 1986, quando è entrata in vigore la moratoria della commissione internazionale per la caccia alle balene, la caccia commerciale è illegale anche in Giappone. Ma già dall'anno successivo il Giappone ha continuato, in barba alla sentenza della Corte, a uccidere questi animali, sfruttando impropriamente una scappatoia della Commissione baleniera internazionale, che prevedeva la possibilità di attivare programmi di ricerca scientifica quale motivazione per l'uccisione delle balene. Ma come a tutti voi è noto, la Corte internazionale di giustizia ha concluso che, nel caso in specie, la caccia alla balena non è condotta ai fini della ricerca scientifica, come invece diversamente sostenuto dalle autorità e dal governo giapponese. La caccia alle balene ripresa dalle autorità giapponesi costituisce dunque una violazione del diritto internazionale e minaccia la tutela della biodiversità e degli ecosistemi marini. Inoltre, la stessa eccezione presentata dal Giappone oggi verrebbe meno, considerato che la stessa ricerca scientifica non consente più di sterminare le balene. In tale contesto, pertanto, accoglieremmo con favore una risposta della Commissione e del Consiglio ai seguenti interrogativi a parte la démarche che cofirmerà la delegazione dell'Unione europea a Tokyo, intendete condannare più rigorosamente la decisione del Giappone di riprendere la caccia alla balena e di cacciare e uccidere 333 esemplari di balenottera rostrata durante la stagione

Qualora la démarche non dovesse produrre i risultati auspicati, intendete intraprendere azioni legali volte a garantire il rispetto della sentenza della Corte internazionale di giustizia da parte del Giappone?